Ich habe für diesen Entschließungsantrag gestimmt, gerade weil es nicht nur um den Fall Timoschenko geht, sondern schlicht und ergreifend um die Frage, dass jeder Bürger egal, ob er Normalbürger ist, egal, ob er der Regierung angehört, egal, ob er der Opposition angehört ein Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren hat, und genau das ist im Fall Timoschenko nicht erfüllt, und deshalb müssen wir dagegen protestieren und alle möglichen demokratischen Mittel nutzen, um darauf auch die Welt aufmerksam zu machen. Zum Zweiten wollte ich noch einmal betonen Ich habe dem zugestimmt. Ich stimme auch mit Punkt 16 überein, worin steht wünscht einen erfolgreichen Verlauf der Fußball Europameisterschaft 2012 in Polen und in der Ukraine. Allerdings bin ich persönlich der Auffassung, dass europäische Politiker dort bei den Spielen nichts zu suchen haben und demzufolge auch nicht als Privatperson erscheinen können, weil man den Unterschied ganz einfach nicht machen kann.